herra forseti nú tel ég rétt í ljósi orða háttvirts þingmanns unnar brár konráðsdóttur að benda á að sú sem hér stendur sat þessa tvo klukkutíma og hlustaði á umræðurnar ólíkt þeim ráðherrum sem bera hér ábyrgð á stjórn landsins og létu sig vanta svo áberandi var af hálfu sjálfstæðisflokksins í þessari umræðu það væri kannski ráð að háttvirtur þingmaður tæki ekki ræðu sem þessa sem hér fór á undan í ræðustól alþingis heldur á eigin þingflokksfundum þá vil ég benda á úr því að talið berst að skyldum þingmanna í ljósi þeirra umræðna sem hér fóru fram áðan um fundarstjórn forseta og fjarveru umhverfisráðherra héðan úr þinginu vikum saman

stjórnarliða og fara yfir þeirra venjur hér gagnvart þingsalnum og láta vera að dylgja um mig